frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á lögum númer hundrað og sextán tíunda okt tvö þúsund og

veiðigjaldið verði alfarið lagt niður það er tímabundið í næstu þrjú fiskveiðiár og þær greiðslur sem hafa átt sér stað út af þessu fiskveiðiári verði endurgreiddar eitt meginmarkmiða frumvarpsins er að fella tímabundið niður veiðigjald á aflaheimildir í þorski vegna verulegs niðurskurðar á aflaheimildum á yfirstandandi fiskveiðiári aflaheimildir í þorski aukist ekki í bráð að óbreyttum veiðiaðferðum og fleiru þessar tillögur og þetta frumvarp er hluti af boðuðum mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar hitt meginmarkmiðið er að fella niður veiðiskyldu á úthafsrækju en aflabrestur mun hafa háð veiðum á úthafsrækju ef ekkert væri að gert hefði aflahlutdeildin verið felld niður að því marki sem ekki tókst að veiða upp í úthlutaðar heimildir ég hefði kosið að farið yrði eftir þessari meginreglu þetta færi þá utan aflaheimildar en tímans vegna gafst ekki tóm til að útfæra slíkar tillögur því þær eru flóknar

þetta nefndarálit var unnið á miklum hlaupum í gær af tímaleysi það bárust seint drög að uppkasti að þessu ég vil taka það fram að eins og allir vita er íslenskur sjávarútvegur auðvitað einn af hornsteinum íslensks atvinnulífs og grundvallarþáttur í að halda uppi atvinnu og búsetu í landinu og einn mikilvægasti þátturinn í öflun gjaldeyristekna fyrir þjóðina stjórnvöldum er því skylt að hlúa skilyrðislaust að atvinnugreininni og tryggja henni eins stöðugan og fyrirsjáanlegan rekstrar og lagaramma og frekast er unnt og þar vil ég leggja ríkasta áherslu á það að útgerðin og fiskvinnslan og atvinnugreinarnar í landinu almennt sitji við sama borð sitji við sama rekstrarumhverfi og þar ekki síst er ég að tala um skattlagningu ákvarðanir stjórnvalda um að skera niður aflahlutdeild í þorski á yfirstandandi fiskveiðiári um þrjátíu prósent eru eins og allir vita gríðarlegt áfall fyrir greinina og það er ekki enn útséð hvernig brugðist verður við þetta áfall dynur á á þessu fiskveiðiár tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta en mótvægisaðgerðirnar eru að koma á næstu árum á eftir þær duga engan veginn til að bæta upp það tjón eða tap sem verður á þessu yfirstandandi fiskveiðiár og þá sérstaklega í sjávarbyggðum sem reiða sig að langmestu leyti á sjósókn og fiskvinnslu í áliti og tillögum meiri hluta nefndarinnar er lagt til

ég er þeirrar skoðunar að þessar tillögur séu til bóta frá meiri hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar en ég tel þær ganga of skammt það þurfi að ganga mun lengra í þessum mótvægisaðgerðum fyrsti minni hlutinn telur því einu rökréttu leiðina og miklu öflugri mótvægisaðgerð að fella veiðigjaldið alfarið niður í ákveðinn tíma bíða átekta þrjú næstu fiskveiðiár og taka þá nýja ákvörðun að vel yfirlögðu ráði þegar rannsóknir og veiðireynsla hafa sýnt fram á veiðiþol þorskstofnsins ég vík reyndar að því síðar í ræðu minni að við höfum líka lagt fram tillögu um sólarlagsákvæði og fiskveiðistjórnarlögin og þau verði öll tekin upp til heildarendurskoðunar á svipuðum tíma sé ekki vilji til þess af meiri hlutanum eða alþingi finnst mér það klént að þetta veiðigjald skuli renna í ef ég má orða það svo hít ríkissjóðs óskipt en því skuli ekki vera varið til að efla viðkomandi sjávarbyggðir

í mínu kjördæmi suðurkjördæmi á reykjanesi það er þorlákshöfn og höfn og svo auðvitað vestmannaeyjar annaðhvort veita þessum fjármunum beint til að styrkja þessar sjávarbyggðir eða sem er kannski ekki síður eða skynsamlegra ef til vill að stórauka með þessu veiðigjaldi hafrannsóknir frá þessum byggðarlögum þær hafrannsóknir sem eru stundaðar víða frá þessum byggðarlögum það eru útibú víða frá hafrannsóknastofnun og það mætti líka nota þetta veiðigjald til að styrkja útgerðar og fiskvinnslufyrirtæki og sjómenn til að stunda þessar rannsóknir og afla okkur þekkingar frá sjómönnunum sjálfum því það er því miður svo að það er nokkur trúnaðarbrestur í gangi milli hafrannsóknastofnunar og sjómanna og útgerðar um fiskveiðistjórnina ég kem betur að því síðar það bárust fjölmargar umsóknir til nefndarinnar og við fengum á fund okkar gesti meðal annars bæjarstjórann í vestmannaeyjabæ og hann lýsti því skilmerkilega hvaða áhrif þetta hefði á hans byggðarlag það koma rúmar hundrað milljónir í veiðigjaldi frá vestmannaeyjum vestmannaeyjar eru langstærsta sjávarbyggðin í greiðslu þessa gjalds eða það kemur stærsti hluta þaðan reykjavík er svo í öðru sæti svo kemur akureyri grindavík og fleiri bæjarfélög það er sammerkt með þeim sem komu fyrir nefndina að gagnrýna veiðigjaldið og frá byggðastofnun komu tilmæli um að byggðastofnun taldi í umsögn sinni til dæmis að þessar breytingar væru nauðsynlegar styddi þær en taldi að grípa þyrfti til fleiri og mun öflugri aðgerða vegna niðurskurðar og aflabrests í einstökum byggðarlögum sjómannasambandið lagðist gegn veiðigjaldinu það sama gildir um samtök fiskvinnslu án útgerðar og þar kom fram ábending um að það væri ekki eingöngu útgerðin sem yrði fyrir barðinu á þorskaflaskerðingunni heldur líka kæmi skerðingin hart niður á starfandi fiskvinnslufyrirtækjum samtökin bentu enn fremur á að alþingi ætti að beita sér fyrir því að fiskur yrði unninn á íslandi í ríkari mæli frá landssamtökum smábátaeigenda komu svipaðar athugasemdir og þeir benda á að þær bætur eða þær mótvægisaðgerðir sem felast í niðurfellingu veiðigjaldsins séu aðeins lítið brot af því aflaverðmæti sem þessar sjávarbyggðir fara á mis við vegna þorskaflaskerðingarinnar þeir benda líka á það að vegna skerðingar á veiðiheimildum þorski verði skertir möguleikar til að veiða ýsu en þar er þorskur gjarnan meðafli svipuð sjónarmið koma fram frá landssambandi íslenskum útvegsmanna um sérstakt gjald á íslenskan sjávarútveg ofurgjald sem þeir kalla samtök fiskvinnslustöðva skora á stjórnvöld að fella niður veiðigjaldið

þessir aðilar gagnrýna veiðigjaldið ráðstöfun þess og margt fleira fyrsti minni hluti telur að það verði ekki litið fram hjá eigi staðreynd að veiðigjaldið sem auðlindaskattur sé fyrst og síðast skattur á landsbyggðina það er alkunna auðvitað fyrir alla sem koma út fyrir reykjavík og fleiri að landsbyggðin er mun háðari sjávarútvegi en höfuðborgarsvæðið það er staðreynd líka að þar eru atvinnutækifæri færri og laun almennt lægri en tíðkast á höfuðborgarsvæðinu sveitarfélög meðal annars í þessum sjávarbyggðum standa í ströngu við að halda uppi því þjónustustigi sem íbúar þess eiga rétt á þar kemur reyndar að öðru atriði sem eru tekjustofnar sveitarfélaga og fleira sem ég ætla ekki að gera að umtalsefni en þarf svo sannarlega að gera úrbætur gagnvart það skýtur því skökku við að skattleggja eina tegund atvinnurekstrar umfram aðra og sérstaklega skýtur það skökku við þegar þessi atvinnurekstur útvegur og fiskvinnsla er hornsteinn byggðastefnu í landinu sem stjórnvöldum ber auðvitað að hlúa að og ég ítreka það áttatíu og fimm prósent af þessu gjaldi koma af landsbyggðinni hundrað milljónir rúmar frá vestmannaeyjum og það er hægt að gera marga góða hluti fyrir hundrað milljónir þar gagnvart höfninni og gagnvart mörgum öðrum þjónustuatriði til að styrkja sjómenn og fiskvinnslufólk og þar fram götunum eg vakti athygli á því strax þegar þetta frumvarp kom upp og spurði reyndar hæstvirtur sjávarútvegsráðherra að því hvort hann teldi að það að leggja gjald á eina tegund auðlindar væri hugsanlegt brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar ég spurði líka að því hvort það væri mismunun fólgin í því að fella niður gjaldið á eina tegund fiskjar en ekki af öðrum ég hef efasemdir um það út frá þeirri meginhugsun sem býr að baki þeir fræðimenn sem komu á fund nefndarinnar töldu að þetta fyrirkomulag gæti staðist stjórnarskrána að uppfylltum vissum skilyrðum það er að frumskilyrðið væri að um tímabundna aðgerð væri að ræða og verið væri að bregðast gegn tímabundnum sérstökum aðstæðum og ákveðinn hópur verði fyrir meiri skakkaföllum en aðrir ég er alls ekki sannfærður um það að þessi skilyrði séu uppfyllt að ákveðinn hópur verði fyrir meiri skakkaföllum en aðrir ég hygg að niðurfelling á veiðigjaldi aðeins á þorski geti komið mismunandi niður á mismunandi fiskvinnslu og útgerðarfyrirtækjum og ég held því fram að stjórnarskráin og jafnræðisreglan eigi að njóta vafans í þessu sambandi þótt fellt sé niður tímabundið veiðigjald á þorskaflamark er allt eins hugsanlegt að önnur útgerð verði illa úti svo ekki sé minnst á landvinnsluna sem einnig verður fyrir verulegum búsifjum vegna aðgerða stjórnvalda það er eins víst líka að samkeppnisstaða útgerðar skekkist með því að einni útgerð er ívilnað umfram aðrar allt þetta heggur að þessari jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sem ég talaði um eins og hér stendur á þá tel ég bæði skynsamlegt og eðlisrök rétt að fella veiðigjaldið alfarið niður tímabundið í stað þess að mismuna eftir tegundum og mismuna eftir auðlindum ég sé ástæðu til að vekja sérstaka athygli aftur á

framboði lögðu fram núna á haustþingi þar sem við leggjum til heildarendurskoðun á fiskveiðistjórnarkerfinu leggjum til sólarlagsákvæði þannig að lögunum veri markaður ákveðinn gildistími það er til fyrsta september tvö þúsund og tíu og þá taki nýtt kerfi við

er hluti af þessu kerfi og það kæmi þá til endurskoðunar á þeim tíma þau rök fyrir þessari heildarendurskoðun og þar með á veiðigjaldinu blasa við við höfum tekist á um þetta fiskveiðistjórnarkerfi í rúma tvo áratugi allan þennan tíma hafa markmið þessa kerfis verið að vernda fiskistofa þau hafa verið að stuðla að hagkvæmri nýtingu fiskstofna þau hafa verið að treysta atvinnu og efla byggð í landinu það er algerlega kristaltært að okkur hefur mistekist við það að vernda fiskstofna

og okkur hefur mistekist að treysta atvinnu það verður ekki búið við löggjöf sem hefur á rúmum tveimur áratugum gengið beinlínis gegn meginmarkmiðum sínum með hliðsjón af þeim rökstuðningi sem ég hef fært fram telur fyrsti minni hluti rökréttast að fella veiðigjaldið alfarið niður í þrjú fiskveiðiár og taka svo nýja ákvörðun að þeim tíma liðnum og að endurskoðuðu fiskveiðistjórnarkerfinu í heild sinni tillagan um breytingu er þannig hún er við aðra grein og hún orðist svo með leyfi hæstvirts forseta við lögin